Ich bin sehr glücklich, dass dieses Haus inzwischen sehr intensiv nicht nur für die Religionsfreiheit kämpft, wie in diesem Bericht, sondern speziell auch für die Rechte der Christen in aller Welt und gegen ihre Unterdrückung und Verfolgung.

Aber empört bin ich über die Art und Weise, wie gewisse Kräfte versuchen, so etwas wie eine laizistische Staatsreligion zu implementieren.

Am schlimmsten war es für mich wirklich, dass der sehr vernünftige mündliche Änderungsantrag der Kollegin Andrikienė, den auch die Sozialdemokraten akzeptiert haben, durch Aufstehen der Liberalen verhindert wurde. Das ist illiberal. Die Liberalen sollten sich überlegen, ob sie nicht zu ihren liberalen Wurzeln zurückkehren, statt dass sie hier zu denen gehören, die die Speerspitze dieser laizistischen Pseudoreligion bilden.